Monsieur le Président, il n'est pas de coutume que je prenne la parole mais, aujourd'hui, j'ai une question à poser à nos amis socialistes. La campagne électorale est terminée en Bulgarie. Les résultats sont là. Aujourd'hui, un gouvernement pourrait voir le jour. À la recherche d'une majorité, les socialistes bulgares n'excluent pas le soutien officiel ou officieux d'Ataka.

Pourquoi avaler une pilule amère avec les extrêmes, un parti nationaliste et xénophobe, qui rejette violemment le destin européen de la Bulgarie, dont le leader voit les investisseurs étrangers, les ambassadeurs européens, comme des colonisateurs qui doivent être expulsés? Je vous pose simplement la question un soutien même tacite par des jeux de procédure au Parlement n'est il pas de nature à compromettre un tel gouvernement, notamment vis à vis de l'Europe? Y aurait il deux poids deux mesures? Et vous fustigez certains gouvernements de vous laisser faire par ci ou par là. Mais j'ai confiance dans la démocratie aussi du parti socialiste pour défendre l'Europe, et c'est la question que je vous pose.